Myślę, że niepotrzebne są obawy, że taką rezolucją czynimy coś przeciwko suwerenności Wenezueli. Prawem Parlamentu Europejskiego jest wyrazić stanowisko w tej kwestii. Powinniśmy działać na rzecz wzmacniania regionalnych organizacji zajmujących się prawami człowieka, bo one przyczyniają się do poprawy sytuacji w tym zakresie. Jeżeli duży, ważny kraj, jakim jest Wenezuela, zamierza się wycofać z tej organizacji, pogorszyć warunki jej funkcjonowania, to prawem Parlamentu jest wyrazić swoje stanowisko, krytyczne wobec takiej sytuacji.